Anélkül, hogy bárkit szeretnék megbántani, tulajdonképpen úgy is folytathatnám a mondandómat, hogy szeretettel köszöntök mindenkit a Költségvetési Ellenőrző Bizottság kibővített ülésén, hiszen, ahogy így körbetekintek a teremben, ugyanazok az arcok, ugyanazok a jelenlévők. Természetesen azokat a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban nem dolgozó, vagy nem a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban dolgozó képviselőtársaimat, akik megtisztelnek minket a jelenlétükkel, nem szeretném megsérteni.

Az idei esztendőre vonatkozó jelentés azt mutatja, hogy stabil az Európai Unió forrásainak a felhasználása.

Én a jövőbeni stabilitás két fontos szempontját szeretném a mai vitában megemlíteni. Annak érdekében, hogy az előttünk álló időszakban az Unió gazdálkodása stabil és javuló tendenciát mutató legyen, olyan hatékony, átlátható, ellenőrizhető és könnyen alkalmazható közös szabályokra van szükség, amelyek garanciát jelentenek a pénzek szabályos felhasználására, és a lehetséges, elsősorban a kohéziós források tekintetében lehetséges források felhasználását illetően is stabilitásra van szükség, arra, hogy ki ki arra számíthasson, hogy az előttünk álló költségvetési periódusban is hasonló mértékű forrásokra számíthat.